óska ég eftir því við háttvirta alþingi að það aflétti stjórnskipulegum fyrirvara sem settur var vegna ákvörðunar sameiginlegu e e s nefndarinnar númer tvö hundruð tuttugu og fimm tuttugu þúsund hundrað og tólf en sú er um breytingu á tuttugasta viðauka við e e s samninginn hann fjallar um umhverfismál sömuleiðis að inn í samninginn verði steypt tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu þrjátíu og eitt e b hún fjallar um ákaflega merkilegt mál sem er geymsla koltvísýrings í jörðu með þessum gerningi er mælt fyrir um að settar verði rammareglur um það hvernig geyma beri koldíoxíð í jarðlögum tilgangurinn er að draga úr neikvæðum áhrifum þess á umhverfi og heilsu manna tilskipunin gildir hins vegar ekki um verkefni í rannsóknar þróunar eða prófunarskyni svo fremi að það sé um að ræða minna en hundrað kílótonn koldíoxíðs samkvæmt þessari tilskipun hafa aðildarríkin rétt til að ákveða á hvaða svæðum geymslan má fara fram en þau geta líka bannað hana með öllu alls staðar eða á einstökum svæðum sem þau svo kjósa ef aðildarríki telja að það þurfi að framkvæma einhvers konar rannsóknir til að meta hvaða svæði komi til greina sem geymslusvæði til dæmis að kanna iður jarðar á þeim stöðum ber þeim fortakslaust að tryggja að engar slíkar rannsóknir fari fram án rannsóknarleyfis þetta herra forseti tel ég nauðsynlegt að slá í gadda hér strax í framsögu minni nú höfum við nýlega samþykkt breytingar á lögum hér á alþingi sem hafa leitt til þess að það er orðið til nýtt umhverfis og auðlindaráðuneyti innan þess er núna verið að skoða hvernig framtíðarskipan geymslu koldíoxíðs eða heimildar til kolefnisgeymslu skuli háttað hér á íslandi og ráðuneytið mun náttúrlega hafa samráð við önnur stjórnvöld og aðra sem málið kann að varða áður en endanleg ákvörðun verður tekin meðal þeirra þátta sem þarf að taka afstöðu til er hvort og þá að hvaða marki starfsemi sem fellur undir gildissvið tilskipunarinnar verði heimiluð og þá sömuleiðis ef hún verður heimiluð þá á hvaða svæðum það er vitaskuld í þessu máli tekið skýrt fram að það er óheimilt að bæta úrgangi eða öðrum efnum við koldíoxíðið nema þeim sem uppfylla þar til greind skilyrði sem rakin eru í þeim fylgiskjölum sem tillögunni og tilskipuninni fylgja þeim sem rekur eða ber ábyrgð á geymslusvæði ber að halda skrá yfir magn og samsetningu geymdra efna og það er svo lögbærra yfirvalda í hverju aðildarríki að tryggja að nauðsynlegu eftirliti sé sinnt á geymslusvæðum og sömuleiðis að halda allar nauðsynlegar skrár bæði um magn og samsetningu efna sem eru geymd á tilteknum svæðum í annarri málsgrein hundrað og þriðju grein e e s samningsins er gert ráð fyrir því að stjórnskipulegum fyrirvörum við ákvarðanir sameiginlegu e e s nefndarinnar sé að jafnaði aflétt áður en sex mánuðir eru liðnir frá því að ákvarðanir voru teknar

frumvarp til þeirra lagabreytinga sem að þessari innleiðingu snúa ég legg til herra forseti að þegar þessari umræðu er lokið verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar